Het is dus, zoals u zegt, heel erg belangrijk te werken aan preventie, aan de vele dingen die mensen thuis kunnen doen.